Der EU Haushalt wurde nach den Feststellungen des Europäischen Rechnungshofs weitgehend ordnungsgemäß vollzogen. Dafür danken wir, die EKR Fraktion, allen Bediensteten der EU, insbesondere natürlich dem Europäischen Rechnungshof für seine Prüfung. Für uns ist neben der Ordnungsmäßigkeit von zentraler Bedeutung, dass der EU Haushalt nur für notwendige Aufgaben eingesetzt und dabei wirtschaftlich und sparsam vollzogen wird.

Wir haben immer noch oder geradezu zunehmend Aufgaben in der EU, die wir wahrnehmen.

Da fragen wir uns Muss das alles bei der EU sein?